Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch im Namen des LIBE-Ausschusses gratuliere ich der Kollegin Niebler für den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zum neuen ENISA-Mandat. Die neuen Zertifizierungsverfahren sind gut und wichtig, aber sie sind leider freiwillig. Der Artikel 48a, den der LIBE-Ausschuss dazu einfügen wollte, hätte hier einen wichtigen Schritt bedeutet. Er hätte erstmals einen verpflichtenden Mindeststandard für IT-Sicherheit bei allen vernetzten Geräten eingeführt, die auf dem europäischen Markt angeboten werden. Wir reden hier im Parlament immerzu von mehr Sicherheit, und hier hätten wir die Chance, Sicherheitslücken zu vermeiden, die vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht bewusst sind, denn unsichere Geräte können sehr einfach gehackt werden und dann dazu dienen, andere Geräte oder sicherheitsrelevante Infrastruktur anzugreifen. Ein Vergleich Wir erteilen ja auch keine Typenzulassung für Autos, deren Bremsen oder Kupplungen nur freiwillig getestet werden und für die es keine Mindeststandards gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Abgeordnete haben das Problem erkannt. Nicht umsonst diskutieren wir diese Woche Sicherheitsaspekte für unsere Mobilfunknetze. Wir müssen es nur ernsthaft anpacken spätestens bei der nächsten Revision der ENISA-Verordnung oder auch schon vorher in der Produkthaftungsrichtlinie oder bei der Überarbeitung des CE-Labels. IT-Sicherheit ist heute ein zentraler Bestandteil unserer gesellschaftlichen Sicherheit.